Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Na v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv prvega decembra dva tisoč sedemnajst sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije se je kot edini kandidat prijavil vrhovni sodnik svetnik svetnik doktor Mijodrag Đorđević. Občna seja Vrhovnega sodišča je dne dvaindvajsetega januarja tisoč dva tisoč osemnajst podprla njegovo kandidaturo. Sodni svet je prijavo obravnaval petindvajsetega januarja dva osemnajst in sprejel odločitev, da njegovo kandidaturo podpira. Takratni minister za pravosodje je tako drugega marca dva osemnajst državnemu zboru podal predlog, ki ni bil obravnavan. Zaradi parlamentarnih volitev v lanskem letu se je tako postopek v državnem zboru končal. Sama sem najprej ponovno pozvala tako Vrhovno sodišče kot Sodni svet, da podata svoje mnenje. Oba vztrajata pri mnenjih, ki sta jih že podala, da kandidaturo podpirajo. Tako sem v luči obeh mnenj, Vrhovnega sodišča ter Sodnega sveta, dne desetega decembra dva osemnajst predlagala državnemu zboru, da ga imenuje za podpredsednika Vrhovnega sodišča. Naj na kratko predstavim njegovo karierno pot in odgovorim na dileme, ki so se izpostavljale na seji Odbora za pravosodje. Doktor Đorđević je leta tisoč devetsto osemdeset zaključil pravno fakulteto v Ljubljani. Kot štipendist Fulbrightovega sklada se je izpopolnjeval s področja ameriškega stečajnega prava. Leta dva tisoč tri je zaključil podiplomski študij s področja gospodarskega prava. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjal leta dva tisoč štiri. Svojo kariero je v celoti posvetil sodstvu. Sodniško službo opravlja že od leta tisoč devetsto petinosemdeset na gospodarskem oddelku takratnega temeljnega sodišča v Ljubljani, od tisoč devetsto dvaindevetdeset do dva tisoč tri na Višjem sodišču v Ljubljani, od leta dva tisoč tri dalje pa na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer sodi na gospodarskem oddelku. Delovanje in ustroj sodstva kot celote, pa tudi vrhovnega sodišča samega, je zatorej spoznal temeljito. Od leta dva tisoč deset do dva petnajst je bil na seznamu namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje o posameznih zadevah, na Evropskem sodišču za človekove pravice. Od leta dva tisoč petnajst je tudi predstavnik Republike Slovenije za izobraževanje pravnih strokovnjakov o varstvu človekovih pravic. Objavlja dela v strokovnih in znanstvenih revijah. Ob tem je tudi član številnih društev in strokovnih združenj, tako doma, v tujini. V obdobju dva enajst do dva petnajst je bil poročevalec Republike Slovenije o odločbah o uporabi uredbe Sveta Evrope v postopkih v primeru insolventnosti. Od dva tisoč sedem je predstavnik Republike Slovenije Uncitral - na zasedanjih delovne skupine za insolvenčno pravo. Je član različnih mednarodnih delovnih skupin. V letih dva šestnajst in dva sedemnajst je kot ekspert za insolvenčno pravo delal na projektu Evropske unije v Republiki Makedoniji. Pred pričetkom dela je pridobil mnenje predsednika Vrhovnega sodišča in soglasje Sodnega sveta. Sodni svet je sprejel odločitev o mirovanju njegove sodniške funkcije. V letu dva šestnajst mu je mirovala sedem in v dva sedemnajst šest mesecev. O tem je bilo s strani mojega predhodnika tudi podan odgovor na poslansko vprašanje. Minister za pravosodje v zvezi s tem nima nobenih pristojnosti. Glede očitkov, ki so se pojavljali v javnosti, v zadevi Pro plus. Kandidat ni bil član senata in torej ni sodeloval pri sprejemu sodne odločbe, zoper katere je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo kršitev, bil pa je poročevalec v končni sodni odločbi, s katero je sodišče zavrnilo tožbo Pro plusa zoper odločbo Agencije za varstvo konkurence in v zvezi s tem, ESČP zadeve niti ni sprejelo v obravnavo. Poudarila bi, da iz mnenja Sodnega sveta o kandidaturi doktorja Đorđevića ni razbrati nobenih zadržkov glede njegovega preteklega dela. Sodni svet je, kot izhaja iz njegovega mnenja, pri presoji o primernosti kandidata upošteval njegove strokovne, organizacijske ter druge reference. Ugotovil, da ima dovolj vsakovrstnih izkušenj, ki so pomembne pri vodenju najvišjega sodišča v državi, in da ugled, ki ga je dosegel s svojim delom, dodatno utrjuje mnenje Sodnega sveta, da bo uspešno opravljal naloge podpredsednika Vrhovnega sodišča. Hvala.